Ja, samo še bom en stavek prej povedal. V glavnem, zapora bo konec meseca, to ne morem enostavno, ker ljudje imajo poln kufer vsega, pač se obljublja državljanska nepokorščina. Mogoče se bo vseeno, mogoče je malo vse pospešila zgodba, če ne drugače, nisem pa rekel, da bi mogli vi zdaj kršiti kaki zakon ali pa kaj, to pa jaz, tega v glavnem, to jaz nisem zahteval, daleč od tega. V glavnem, tudi osebno bom se pridružil tej potem državljanski nepokorščini, ker enostavno ljudem je treba dati podporo. Bi pa širšo razpravo na to temo, saj pravilnik to dopušča, toliko da se, da se to opravi, da se, saj ni samo naša cesta, problem je, saj pravim, skladen, skladen enakopraven in korekten razvoj cele Slovenije. V skladu s členom prosim za splošno razpravo v državnem zboru. Hvala lepa.